Madame la Présidente, nous sommes tous très inquiets de l'emploi en Europe et nous mettons en place un certain nombre de dispositifs encore très insuffisants. Mais la question de l'égalité des sexes par rapport à l'emploi se pose avec une acuité toute particulière, car ce sont les femmes qui sont les premières victimes du marché de l'emploi, non parce qu'elles sont inférieures aux hommes, mais parce que la société, dans son ensemble, n'a pas encore intégré la notion d'égalité hommes femmes. L'Union européenne doit prendre cette question très au sérieux, afin de permettre aux femmes d'accéder à l'emploi. La qualification, bien entendu, est une des composantes de la réussite, mais l'accompagnement des femmes dans leur fonction maternelle est aussi indispensable et je crois que cette fonction maternelle doit être absolument reconnue comme une fonction fondamentale socialement et être reconnue en tant que telle